Offensichtlich dürfte es Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit und der Ihrer Mitarbeiter entgangen sein, dass ich mich mit einer blauen Karte gemeldet habe. Können Sie mir erklären, warum es nicht möglich war, diese blaue Karte auch tatsächlich wahrzunehmen?